Deci, în loc să întrebi 26 de state membre, trimițând amprenta găsită la locul crimei, acum întrebi EURODAC.

Haideți să găsim echilibrul, pentru că echilibrul este esența împăcării tuturor intereselor și anume pentru a găsi eventuali suspecți, eventuale victime sau eventuali martori la o infracțiune de terorism sau la o infracțiune gravă. De asemenea, avem garanții foarte multe nu se poate trimite nicio cerere la EURODAC până când nu este verificată de anumite instituții desemnate dinainte de către autoritățile fiecărui stat membru. De asemenea, sunt criterii foarte stricte pe baza cărora poți să ceri sau nu aceste informații de la EURODAC. Avem autorități desemnate cu cererea, avem autorități desemnate să verifice cererea și abia apoi se trimite, plus criteriile pe baza cărora se poate trimite și sunt restrictive. Și aș mai aminti și faptul că, atunci când se colectează aceste amprente, persoanele respective sunt informate că este posibil să fie folosite în acest sens. Și încă un ultim lucru știm cu toții că statelor candidate și celor care vor liberalizarea vizelor le cerem pașapoarte biometrice și să știți că toate aceste pașapoarte biometrice înseamnă și înregistrarea amprentelor.